Das Finanzinstrument für Demokratie und Menschenrechte ist noch ein sehr junges Instrument.

Es ist also eine sehr gute Ergänzung zu unserer Menschenrechtspolitik im Europäischen Parlament und in der EU insgesamt.

Deshalb ist es besonders wichtig, dass dieses Instrument die Möglichkeit schafft, finanzielle Unterstützung der EU zivilgesellschaftlichen Einrichtungen zukommen zu lassen, ohne dass die jeweilige Regierung zustimmen muss und eventuell auch ohne dass sie über diese finanzielle Unterstützung durch die EU informiert wird. Das sollten wir mehrmals unterstreichen, dass diese Förderung beibehalten und wenn notwendig auch ausgebaut wird.

Auch das würde die Arbeit der betroffenen NRO wesentlich erleichtern. Ich sehe es aber als eine beständige Herausforderung in der Arbeit mit diesem Finanzinstrument, dass wir hier auf der einen Seite auch Beschwerden oder negative Rückmeldungen haben, die ganz eindeutig sagen, dass es einen erhöhten bürokratischen Aufwand für Organisationen der Zivilgesellschaft gibt, die Unterstützung durch dieses Instrument wollen. Selbstverständlich gibt es auf der anderen Seite die Notwendigkeit der Transparenz, wofür das Geld ausgegeben wird und ob und wie es verwendet wurde. Aber die wiederholte Klage insbesondere kleiner Organisationen, dass sie abgeschreckt werden, diese Unterstützung in Anspruch zu nehmen, sollten wir ernst nehmen und auch jetzt schon bearbeiten.

Wenn wir uns die Situation vorstellen eine ländliche Umgebung, es gibt nicht immer Elektrizität, der Umgang mit Papier ist vielleicht schon eine Ausnahme deshalb ist es notwendig, dass besonderes Augenmerk darauf gelegt wird, dass wir diese Initiativen erreichen. Ich sehe eine Möglichkeit darin, dass wir jetzt die EU Botschaften vor Ort ausbauen und es ist ja eigentlich entschieden, dass in jeder EU Botschaft vor Ort auch Zuständigkeiten, Personal sein soll, das sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzt dass sich diese Bediensteten, ich nenne sie jetzt einmal Menschenrechtsbeauftragte, intensiv damit beschäftigen, genau diese Vermittlerrolle und Informations und Kommunikationsaufgabe zu unternehmen, auch lokale Initiativen zu erreichen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, in Englisch, Französisch, Spanisch oder in einer anderen EU Sprache zu kommunizieren. Es ist heute noch viel zu früh, um eine umfassende Evaluierung des Instruments vorzunehmen. Der Zeitraum ist viel zu knapp, die Ergebnisse wären nicht sehr tragfähig.